Y realmente el cambio horario, tanto en primavera como en otoño, sería una especie de mini pero que finalmente afecta a la salud, sobre todo, de los más desprotegidos o de los más vulnerables, como pueden ser los niños y, también, las personas mayores. Pero a nosotros, como Comisión de Transportes y Turismo, nos importa muchísimo —sobre todo por lo que nos dicen las asociaciones de víctimas de la carretera— el acúmulo de fatiga que se va produciendo en las semanas posteriores al cambio, sobre todo al cambio de invierno, pero también al de primavera, puesto que se produce una diferencia que genera insomnio nocturno y, desde luego, esa acumulación de fatiga.

Lo que ocurre es que, en mi país, los horarios son tan amplios y tan complejos para conciliar con las horas de estancia con la familia que casi, en España, deberíamos replanteárnoslos más drásticamente y no solamente por el cambio horario. Pero yo sí que me felicito de que usted, señora comisaria, se replantee, una vez más —porque creo que hay que evaluarlo—, la posibilidad de cambiar el horario.